Im Haushaltsjahr 2018 treffen sich zwei zeitliche Linien.

Darum ist es notwendig, aus Sicht der Haushaltskontrolle zu überprüfen, ob unsere Anstrengungen und Instrumente die vereinbarten Ziele erreicht haben.

In diesen und ähnlichen Fragen, die wir in unserer Stellungnahme niedergelegt haben, erwarten wir 2018 mehr Transparenz.